virðulegi forseti tillagan um stofnun íslenskrar handverksdeildar í listaháskóla íslands er til þess gerð að virkja og nýta þá þekkingu sem býr í fólki í öllum landshlutum á íslandi til sjávar og sveita þekkingu á handverki hvort sem það er í prjónlesi útskurði í tré bein járnsmíði eða öðrum þáttum málverki teikningu og útfærslu á fatnaði og ótal ótal hlutum sem þetta fólk okkar víða um land er að skila bæði til árangurs og styrkari stöðu til atvinnusköpunar allt hjálpast þetta að og þess vegna er það mikilvægt að nú sé gengið í það að setja upp handverksdeild við listaháskóla íslands í ýmsum skólum er kennt föndur handavinna smíði og grunnlínur sem nýtast í þessu handverki en við þurfum að hefja þetta enn hærra gera því hátt undir höfði því margir handverksmenn landsins eru listamenn af guðs náð það eigum við að rækta og nýta og sýna þessu handverki virðingu til að mynda íslenska peysan sem konur landsins eru heimsfrægar fyrir íslenska peysan er listaverk og þar að auki er hún eins og hús fyrir hvern þann sem á góða peysu þannig fer saman hagnýtt gildi og fagurfræðilegt við eigum að lyfta þessum greinum upp vera hvetjandi en ekki letjandi koma þeim fram gefa fólki sem hefur þessa hæfileika eða vill rækta þá færi á að stofna til meiri reynslu þekkingar meðferðar á efni og svo framvegis til þess að þarna verði gild og gullin vara